Gospodine predsjedniče, smatram da je i današnja rasprava pokazala koliko je osjetljivo pitanje migracija, pitanje uopće slike Europske unije kakvu želimo projecirati na globalnoj razini. Smatram da je naš politički projekt Europe bio otvoreni projekt koji je dao šansu svima na našem kontinentu da steknu iskustva, razviju se, obrazuju, budu poduzetni i kroz najbolje prakse postanu globalno konkurentni. Signal koji šaljemo ovim izvješćem, koje je pripremila kolegica Wikström, prema onima iz trećih zemalja koji nemaju sve one privilegije europskog projekta, a dajemo im šansu ako su studenti, znanstvenici, ako su oni koji žele iskoristiti kraći boravak u okviru Europske unije da steknu nova znanja koja mogu ne samo primijeniti u našim državama članicama, nego ih odnijeti kao dodanu vrijednost u svoje zemlje smatram da im pružamo šansu koja je u biti utjelovljenje glavnog načela koje je stvorilo Europsku uniju, a to je načelo solidarnosti. Zato podržavam ovo izvješće.